Señor presidente, comisario Hahn, ministro Roth, yo ya he perdido la cuenta de los años que llevamos pidiendo una negociación seria sobre la financiación del presupuesto europeo y sobre cómo establecer una cesta de impuestos que permita tener unos presupuestos ambiciosos sin depender de las arcas nacionales ni ahogarlas. Creo que en estos años les hemos dado infinitos motivos para ponerlo en marcha, pero todavía no acabamos de avanzar. En 2003, negociando el actual marco financiero, llegamos a un acuerdo para poner en marcha ese grupo de alto nivel presidido por Mario Monti. Ya tenemos el estudio y no podemos retrasarlo más. Es una cuestión de justicia fiscal, porque no es posible que sean los de siempre los que mantienen con sus impuestos las políticas públicas, y que sean los de siempre los que se escapan de contribuir. Es una cuestión de eficiencia, porque el establecimiento de ciertos impuestos solo tiene sentido a nivel europeo bajo el paraguas del mercado único es una cuestión de política climática, porque los que más contaminan deben pagar más y además deben contribuir a la financiación de la transición justa. Y yo diría que es casi una cuestión de supervivencia del proyecto europeo, porque en esta crisis, por fin, se ha dado una respuesta económica contundente con ese gran acuerdo sobre el Plan de Recuperación en el Consejo Europeo de julio. Pero las finanzas públicas se están viendo sobrepasadas por las necesidades de gasto que esta nueva crisis conlleva y por las que arrastramos de crisis anteriores, así que no hay otro camino, no hay otra solución. Sí o sí, necesitamos cerrar un acuerdo sobre financiación de la Unión, porque aquí tampoco tenemos plan B.